Přemýšlel jsem o tom dlouho, myslím si, že nesmíme takovou situaci dopustit. My musíme jednat tak dlouho, abychom přesvědčili zemi, která chce poslušnost vypovědět, aby tu poslušnost dodržovala. Je to skutečně záležitost taková, že když někdo nedodrží nabízenou pomoc a sama ta země to nedokáže udělat, potom skutečně musí nastoupit direktiva.